þingmönnum valgerði bjarnadóttur höskuldi þórhallssyni álfheiði ingadóttur jónínu rós guðmundsdóttur davíð stefánssyni lúðvík geirssyni og þór saari það háttar þannig til að þetta frumvarp hefur verið flutt í þrígang áður á hundrað þrítugasta og fimmta hundrað þrítugasta og sjötta og hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi og er nú endurflutt í sömu mynd með þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á annars vegar lögum um kosningar til alþingis og hins vegar á lögum um kosningar til sveitarstjórna gert er ráð fyrir að framboð sem á fulltrúa á alþingi eða í sveitarstjórn geti tilnefnt áheyrnarfulltrúa í landskjörstjórn og eða yfirkjörstjórn eigi framboðið ekki kjörinn fulltrúa þar það er gengið út frá því í þessu frumvarpi að strax eftir gildistöku verði þetta frumvarp að lögum geti framboð óskað eftir áheyrnaraðild að landskjörstjórn og yfirkjörstjórnum það er kunnara en frá þurfi að segja að kosningarrétturinn er einn mikilvægasti rétturinn í sérhverju lýðræðissamfélagi en lýðræði er þó ekki tryggt þótt kosningarréttur sé til staðar við þekkjum mýmörg dæmi um það víða um heim

eða þekkjum einnig dæmi um það að ríkjandi stjórnvöldum en tryggður sigur í kosningum með kosningasvindli kjörstjórnir gegna mikilvægu hlutverki við að tryggja að kosningar fari rétt og eðlilega fram þær séu leynilegar og úrslit kosninga séu í samræmi við það sem kjósendur hafa raunverulega kosið það má því aldrei verða þannig að kjörstjórnir verði lokaður hópur fulltrúa fárra stjórnmálaflokka enda þótt þeir njóti stuðnings meiri hluta kjósenda starf kjörstjórna er heldur ekki flokkspólitískt það er fyrst og fremst lýðræðislegs eðlis og því afar þýðingarmikið að tryggja hagsmuni og sjónarmið sem allra flestra innan þeirra eðlilegt hlýtur því að teljast að allir flokkar eða framboðslistar sem eiga fulltrúa á alþingi geti tekið þátt í störfum landskjörstjórnar og yfirkjörstjórna hið sama á við um sveitarstjórnarkosningar til að taka á þeim lýðræðishalla sem þessi staða skapar er vafalaust hægt að fara mismunandi leiðir

sem fá kjörinn fulltrúa á alþingi eða í sveitarstjórn rétt til að tilnefna áheyrnarfulltrúa til starfa með kjörstjórnum með þeim hætti er tryggt að rödd allra heyrist og um leið viðurkennt að það er jafnmikilvægt að lítill stjórnmálaflokkur geti á lýðræðislegan hátt fylgst með gangi kosninga eins og stór flokkur eins og ég sagði virðulegi forseti hef ég flutt þetta frumvarp þrisvar sinnum áður en það hefur aldrei komist svo langt að komast einu sinni til fyrstu umræðu eins og oft hefur tíðkast hér í þessari ágætu stofnun með þingmannafrumvörp en núna er það hér komið á dagskrá og ég vonast til þess að það fái góða umfjöllun á vettvangi þingnefndar og vonandi verður það afgreitt ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði frumvarpinu vísað til annarrar umræðu